Ja, hvala za besedo, želel bi v bistvu malo pokomentirati slišano v stališčih poslanskih skupin. slišali smo marsikaj, na kar sem tudi že sam na začetku opozoril, tega, da to ne ureja v celoti stanovanjske politike, do tega, da naj bi bili najemniki na slabšem, do tega da ni zakon ne bi bil pripravljen na ustreznih podatkih, pa se bom malo sprehodil čez te trditve. Zdaj, najprej to, da bodo najemniki na slabšem. v stališču sem zelo jasno povedal, da je trenutno praksa, da najemniki agenciji za nepremičninsko posredovanje plačajo storitev, ki jo niso naročili, se pravi, najemodajalec je tisti, ki najame agencijo za nepremičninsko posredovanje, da mu pomaga najti najemnika, ko se najemnik najde, mora najemnik, kljub temu da on ni naročil te storitve, ni podpisal nobene pogodbe, plačati eno najemnino, ravno toliko kot najemodajalec agenciji, in tukaj bi, mislim, da ni, pač popolnoma nobenega utemeljenega razloga, kako naj bi bili na slabšem, pač razbremenili bomo plačila ene najemnine in prav ostale in bo samo varščina, trenutno dajo po tri najemnine, kar pač, ne vem, v Ljubljani pomeni lahko za petdesetkvadratno stanovanje trikrat šesto tisoč osemsto evrov, še preden sploh, začne teči, najemna pogodba, drugo, opozarjali ste, da se bo zmanjšala količina najemnih poslov prek nepremičninskih agencij in da bo to zmanjšalo varnost najema stanovanj, da se bo povečalo, število sporov, neplačanih računov in podobno, zdaj, trenutno stanje je, takole. V stališču Nove Slovenije smo lahko slišali to, kar je res, sedemdeset odstotkov najemov trenutno pač gre mimo agencije, ljudje najemajo prek spletnih portalov, prek poznanstev, zelo malo oziroma samo trideset odstotkov najemnikov se odloči, da bo dejansko, ali pa najemodajalcev, da bo dejansko najemnike iskalo prek agencije, in v tem smislu se ne bo po sprejetju našega zakona spremenilo nič drastičnega, tudi če število najema prek agencij malo upade, to še vedno pomeni, da, da, da smo približno tam, kjer smo zdaj, ampak rešitev za neregulirane najeme za spore, zato da se plačuje na roko in podobno, ni, neregulirana agencijska dejavnost, ampak je vzpostavitev nadzora nad najemniškim trgom, to je v Sloveniji ključen problem, mi nimamo nikakršnega nadzora nad najemniškim trgom, nihče ne ve, koliko je najemnih stanovanj, kako se oddajajo, kakšne pogodbe so podpisane, kako se plačuje ta najemniška stanovanja, nihče pač, ni nadzora, ampak ta nadzor bo treba vzpostaviti, in to trenutno z ministrstvom za okolje in prostor tudi v prenovi stanovanjskega zakona, predlagamo in tam bomo to uredili to je pa narejeno, ta zakon o nepremičninskem posredovanju, je pa narejen za zaščito najemnikov, potem smo slišali, da, ni rešitev omejevanje agencij za, nepremičninsko posredovanje, ampak je SAB rekel: "Rešitev je gradnja javnih najemnih stanovanj, SNS pa, rešitev je dvig neprofitnih najemnin, Tukaj pač mislim, da je treba se držati, teme zakona, ta zakon ne govori ne o enem ne o drugem in niti ni, ne gradnja javnih najemnih stanovanj niti ne profitne najemnine niso del zakona, ki ga danes sprejemamo, bo pa to prišlo na vrsto jeseni ob sprejemanju stanovanjskega zakona, ki ga pripravljamo z ministrstvom za okolje in prostor, kjer se bomo tako dotaknili vprašanja neprofitnih najemnin. Se strinjamo, tam je stanje zatečeno, že od leta dva tisoč tri niso bile usklajene, in so premajhni, da bi lahko skladi svoje premoženje, svoja stanovanja amortizirali, tako da jih je treba dvigniti, ampak ob tem opozarjamo, da je to treba narediti na socialno pravičen način, se pravi, na način, da najemniki ne bodo na slabšem, kot so zdaj, ker lahko bi najemnine, če se uvede tako imenovana stroškovna najemnina, poskočile čez noč tudi za petdeset do sto odstotkov, skratka, to bo treba, zelo dobro zastaviti in na tem trenutno delamo z ministrstvom za okolje in prostor, da dvig neprofitnih najemnim, zato da lahko skladi začnejo delovati, da bodo imeli več denarja, da bodo lahko amortizirali, ampak to mora biti socialno pravično, najemniki, ki ne smejo biti na slabšem, in potem smo slišali, da je ta zakon, neargumentiran, da ni utemeljen na podatkih, mislim da tukaj je, nekaj zavajanja in en ključni podatek, v zakon smo jasno napisali primer referenčnega, kako bi rekel, referenčne prakse, ki jo uporabljajo pri nas prav vse agencije, za nepremičninske agencije, ki, posredujejo najem stanovanj, in to je, da je postalo nepisano pravilo, da ob oddaji stanovanja zaračunajo dve proviziji, eno najemodajalcu in eno najemniku, to nikjer ne piše, ampak to je postala praksa, čeprav najemnik v nobenem primeru ni podpisal pogodbe, s katero bi na to pristal, in tukaj če ne drugega, je, mislim da, utemeljen sum kartelnega dogovora med agencijami za nepremičninsko posredovanje, je za to državna intervencija potrebna in nazadnje, govorilo se je v stališču SNS, da, naš zakon v argumentaciji omenja samo Ljubljano. Res je, tam omenjamo kot primere, pač ljubljanske najemnine, tukaj so tudi najbolj, hitro rastoče, Ljubljana je bila lani mesto v Evropi, kjer so najemnine najbolj zrasle v dvanajstih mesecih, zato smo jo izpostavili, ampak to ne pomeni, da ostale kraje zanemarjamo, zakon bo ščitil tako najemnike v Kopru, Mariboru, Kranju, manjših krajih, kjer so v najemu, kot tudi v Ljubljani, predvsem pa bo v manjših krajih koristna določba o zakonu, ki omejuje, stroške nepremičninskega posredovanja pri najemu stanovanja na sto petdeset evrov, to so ti stroški, ki jih, nepremičninski agent zaračunava najemniku, zato da ga vozi na ogled stanovanj, in ti stroški so danes neregulirani in lahko letijo v nebo, dostikrat so dosegli v bistvu znesek provizije, čeprav nepremičnina sploh ni bila oddana ali pa pogodba sploh ni bila sklenjena, zdaj smo jasno povedali, da ti stroški ne smejo preseči sto petdeset evrov, kar bo zaščitilo predvsem najemnike iz, manjših krajev ali pa iz, neurbanih krajev, ker ko se bo recimo, agent, nepremičninski agent, ne vem, peljal iz Ljubljane v Postojno, da bi tam, posredoval, bo, seveda omejen s tem, koliko stroškov lahko zaračuna, do zdaj je bilo to neomejeno, in, s tem bodo najemniki po celi Sloveniji na boljšem, evo, toliko za uvodne komentarje, sem pa seveda pripravljen odgovarjati na morebitna ostala vprašanja. Hvala lepa. V razpravo dajem ...